virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um flutning landhelgisgæslunnar til reykjanesbæjar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 tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra að hefja undirbúning að flutningi landhelgisgæslunnar til reykjanesbæjar tillaga þessi var áður flutt á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi og er nú endurflutt í upphafi árs sendu allir tíu þingmenn suðurkjördæmis og oddvitar meiri hluta og minni hluta í sveitarstjórnum á suðurnesjum áskorun til ríkisstjórnarinnar um að taka ákvörðun um flutning landhelgisgæslunnar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 að mati flutningsmanna fylgja fjölmargir kostir því að flytja starfsemi landhelgisgæslunnar á suðurnesin nánar tiltekið á ásbrú slæmt atvinnuástand á svæðinu þrýstir á að öllum ákvörðunum sem tengjast starfsemi þar sé hraðað eins og kostur er miklu skiptir að tekin verði ákvörðun og óvissu um framgang málsins verði eytt á ásbrú er afar heppileg aðstaða fyrir starfsemi landhelgisgæslunnar til framtíðar þar er húsnæði flugbrautir góð hafnaraðstaða og stoðkerfi sem fullnægir þörfum landhelgisgæslunnar að öllu leyti stórt og fullkomið flugskýli er á ásbrú en árið tvö þúsund var það endurnýjað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 frá reykjanesbæ er stutt á aðalstarfssvæði landhelgisgæslunnar hafsvæðið í kringum ísland þá má ætla að aukin starfsemi landhelgisgæslunnar í kjölfar tilfærslu á verkefnum sem varnarmálastofnun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 flutningur landhelgisgæslunnar á suðurnes mundi hafa í för með sér margvísleg samlegðaráhrif vegna verkefna sem varnarmálastofnun sinnti áður og þarf að sinna á öryggissvæðinu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

stofnunin er því best til þess fallin að sinna samstarfi við aðrar öryggisstofnanir og hefur af því áratuga reynslu með samþættingu verkefna munu möguleikar landhelgisgæslunnar til að sinna leit og björgun í samstarfi við nágrannaþjóðir margfaldast það hefur háð landhelgisgæslunni að hafa ekki verið með viðeigandi tengimöguleika sem eru til staðar suður frá á sviði leitar og björgunar öryggis og löggæslu og umhverfisverndar og auðlindagæslu við stofnanir nágrannaríkja sem flestar eru sjóherir og stofnanir á vegum hers

landhelgisgæslunnar tryggir störf þeirra starfsmanna sem þar voru þar sem samlegð við gæsluna er með þeim hætti að vel fer saman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

nú er stofnunin með starfsemina dreifða í leiguhúsnæði á mörgum stöðum aðstaða fyrir alla starfsemi gæslunnar getur verið í byggingum á fyrrum varnarsvæði og þar er landsvæði sem hægt er að laga að þörfum stofnunarinnar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 mannvirkin sem um ræðir eru í rekstri og með því að nýta þau undir starfsemi gæslunnar næðist mikil fjárhagsleg hagræðing fyrir ríkið flugskýlið og einnig aðrar byggingar má nýta fyrir flugvélar þyrlur og viðhald auk þess er á svæðinu einkar góð hafnaraðstaða njarðvíkurhöfn keflavíkurhöfn og helguvíkurhöfn úttekt á nauðsynlegum breytingum á hafnaraðstöðu liggur fyrir landhelgisgæslan er nú þegar með aðstöðu á öryggissvæðinu á keflavíkurflugvelli sem hún nýtir meðal annars fyrir sprengjueyðingarsveitina hætt er við því að um kostnað verði að ræða en ekki hagræðingu ef einungis yrði flutt núverandi starfsemi gæslunnar og ekki kæmi til samlegð vegna nýrra verkefna